Monsieur le Président, Monsieur Šefčovič, Monsieur López Garrido, chers collègues, l'initiative citoyenne est une pierre supplémentaire apportée à l'édification d'une véritable société civile européenne. Elle est une possibilité nouvelle pour les citoyens européens de faire peser davantage leur voix dans le processus décisionnel. J'espère que sa mise en place permettra le renforcement du sentiment d'appartenance à une même entité, notre Europe, car ce sentiment européen est malheureusement bien faible et fait trop souvent défaut. Outre les aspects techniques, administratifs et pratiques liés à la mise en application concrète de l'initiative, il me semble que notre message doit, avant tout, être politique. En effet, nous ne devons pas perdre de vue le fil rouge qui sous tend l'instauration de cette initiative rapprocher les citoyens des institutions, stimuler leur intérêt pour l'Europe, favoriser leur participation, les rendre acteurs des politiques communautaires.

Qu'il s'agisse du nombre minimum d'États membres dont sont issues les signatures, de la collecte, de la vérification et du contrôle des signatures ou encore de la recevabilité des initiatives, nous devrons veiller à ce que les citoyens ne soient pas empêchés dans leur volonté de déposer une initiative.

Dépositaire qu'il est de la volonté démocratique des citoyens européens et garant de la transparence budgétaire, il est nécessaire que sa participation au processus de mise en œuvre de l'initiative soit accrue. Ce n'est qu'ainsi que nous ferons du supplément d'âme de l'Union un véritable cœur démocratique.